nu doar îmbunătățirea competitivității, ci și ocuparea forței de muncă și asigurarea unei protecții sociale adecvate, așa cum este amintit în tratat. În același timp, acțiunile troicii care nu au îndeplinit rezultatele scontate și au provocat deseori o creștere a datoriilor publice, a șomajului și a neliniștii sociale nu pot să rămână în afara controlului democratic.